ráðherra samstarfsráðherra norðurlanda eygló harðardóttur fyrir hennar skýrslu og greinargerð hér um formennskuáætlun íslands í norðurlandaráði á næsta ári þessi áætlun eins og hér hefur komið fram hefur auðvitað verið í vinnslu alllengi og var meðal annars hafinn undirbúningur að henni í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar undir forustu

eins og ræða hæstvirts samstarfsráðherra ber með sér þá er ágætur samhljómur á milli stjórnmálaflokkanna hér á landi um áherslur í norrænu samstarfi ég held að þó að það sé nú oft tekist á um ýmis verkefni og mál í utanríkis og alþjóðamálum hér í þingsal þá held ég að það sé nú fátt ef nokkuð sem á sér eins góðan samhljóm milli stjórnmálaflokka á íslandi eins og þátttaka í norrænu samstarfi ég held að það megi fullyrða að það sé okkur mjög mikilvægt sem lítilli þjóð tiltölulega lítilli þjóð í þessu samhengi að þá sé það okkur mjög mikilvægt

ánægð með þær áherslur sem er að finna í formennskuáætluninni fyrir næsta ár og ég er sannfærður um að núverandi hæstvirt ríkisstjórn mun fylgja eftir af mikilli einurð

samstarfsráðherra norðurlanda mjög vel fyrir þeim málaflokki hæstvirtur ráðherra gat hér um nokkrar megin áherslur í þessari formennskuáætlun og þarf kannski ekki að fara mjög ítarlega í saumana á þeim aftur en ég vil sérstaklega geta þess að ég tel mikilvægt á vettvangi alþingis og í þjóðþingunum almennt gefist tækifæri til þess að ræða norræna samstarfið og þau verkefni sem norrænu ríkin bæði á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar og eins á vettvangi þingmanna samstarfsins í norðurlandaráði

það fór fram hér ég hygg að það hafi verið á árinu tvö þúsund og tólf sérstök umræða á vormánuðum í þjóðþingum allra norðurlandanna um landamærahindranir það var verkefni og er verkefni sem er í gangi og er mikilvægt og hæstvirtur ráðherra kom inn á sérstaklega dæmi um verkefni sem er tilvalið til þess að taka til umfjöllunar samtímis í þjóðþingum allra norrænu ríkjanna á svipuðum tíma eins og var gert þá og ég hygg að það sé tilefni til þess að það verði framhald á slíkri umræðu mér finnst mikilvægt að árétta í örfáum orðum þau verkefni sem hæstvirtur ráðherra gat um við teljum að þessi verkefni sem hér er að finna séu mjög góð og þörf lífhagkerfið það er verkefni sem byggist á samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins og það snýst um græna hagkerfið og grænt atvinnulíf velferðarvaktin á krepputímum var sérstaklega nefnt sem verkefni þar sem við hyggjumst flytja út reynsluna af íslensku velferðarvaktinni þannig að hægt sé að laga hana að öðrum norrænum ríkjum þannig að öll löndin geti unnið saman að eins konar félagslegum mælikvörðum á velferðina hæstvirtur ráðherra nefndi líka norræna spilunarlistann sem snýst um að kynna norræna tónlist á milli norðurlanda og út á við gagnvart öðrum markaðssvæðum þetta tel ég vera mjög þarft verkefni það er svona má segja í anda þess að leggja áherslu á skapandi atvinnugreinar það sýnir okkur að það er hægt að flytja ýmislegt annað út heldur en fisk og ál og þarna geta norðurlöndin náð saman meiri slagkrafti en við bara ein þetta er svona dæmi um að norræn tónlist svipað eins og við getum nefnt hátíðina iceland airwaves staðreynd um að norræn tónlist er spennandi fyrir fólk um heim allan verkefnið biophilia sem hæstvirtur ráðherra nefndi einnig byggir á hugmynd bjarkar guðmundsdóttur tengja saman tónlist og raunvísindi og nýta tónlist til að kynna börnum vísindi þetta verkefni á síðan að flétta inn í lífhagkerfið og hugmyndin þá að tengja saman við menntun og skólastarf ég átti þess kost á síðasta kjörtímabili að starfa í íslandsdeild norðurlandaráðs sækja nokkur norðurlandaráðsþing og vera virkur þátttakandi þar í nefndarstarfi var meðal annars á árinu tvö þúsund og tólf formaður í mennta og menningarmálanefnd norðurlandaráðs og tel að það sé að sjálfsögðu málasvið sem norðurlöndin eiga kannski ekki hvað síst samstarfsfleti þó að það nái að sjálfsögðu til fleiri málaflokka það sem ég tel að sé lærdómsríkt í norræna samstarfinu það er oft talað um að í svona alþjóðlegu samstarfi þá geri menn lítið annað en að mæta á fundi og hlusta hver á annan og fari svo til síns heima og síðan gerist ekki mikið meir en þannig er þetta ekki í norrænu samstarfi það er þannig að þar sjá menn jafnvel hlutina verða að veruleika sem menn eru að tala fyrir og ég leyfi mér bara að nefna það hér að á árinu tvö þúsund og ellefu var ég á norðurlandaráðsþinginu talsmaður umhverfismálanefndar norðurlandaráðs fyrir stefnumótunina um að draga úr sóun á matvælum sem var fjallað um í umhverfis og auðlindanefnd norðurlandaráðs á því ári og var samþykkt ályktun um á þinginu tvö þúsund og ellefu og sem hæstvirtur ráðherra gerði síðan grein fyrir hér að menn eru að vinna með áfram sem ég tel mjög þýðingarmikið verkefni á árinu tvö þúsund og tólf á vettvangi mennta og menningarmálanefndar þegar ég gegndi þar formennsku þá var meðal annars fjallað um eina menningarverðlaunahátíð það er að verðlaun norðurlandaráðs yrðu veitt öll saman á sama tíma og það gerðist núna í fyrsta skipti sömuleiðis fjölluðum við sérstaklega um barnabókmenntaverðlaunin í þeirri nefnd og það voru ekkert allir á einu máli um það hvorki í ráðherranefndinni né í norðurlandaráði að það ætti að veita sérstök barnabókaverðlaun en fyrir þessu töluðum við og höfðum erindi sem erfiði og þau voru síðan veitt núna í fyrsta skipti á þessu ári þannig að þetta er dæmi um það að menn geta séð þá hluti sem menn eru að fjalla um á vettvangi norðurlandaráðs verða að veruleika þetta tel ég vera afskaplega mikilvægt ég vil líka leyfa mér að nefna þá áherslubreytingu sem varð fyrir ekki löngu síðan á vettvangi norðurlandaráðs að taka upp sérstaka umræðu um samstarf í utanríkis og öryggismálum það var nú til skamms tíma þannig að utanríkismál voru hálfgert tabú á norrænum vettvangi en það er það ekki lengur og ég tel að það sé mjög jákvæð þróun að við fjöllum um þau þar að utanríkisráðherrar norðurlandanna sitji fyrir svörum þingmanna og ræði um utanríkismál enda þótt okkur kunni að sjálfsögðu að greina á um einstaka þætti í utanríkismálum í norðurlandaráði eins og í þjóðþingunum þá er þetta mjög góður vettvangur til þess að eiga skoðanaskipti þar um við deilum líka mjög mörgum þáttum sem fjallað er um í alþjóðlegu samstarfi ég nefni þar sérstaklega norðurslóðamálin þar hafa þjóðþingin öll á norðurlöndunum verið með sérstaka stefnumótun

og því tengist að sjálfsögðu mikilvægt viðfangsefni sem eru loftslagsbreytingar og hlýnun andrúmsloftsins sem er að sjálfsögðu viðfangsefni sem við eigum að fjalla um á vettvangi norðurlandanna því að það skiptir okkur öll máli hvernig þróun verður í því samhengi þannig að ég tel sem sagt að það sé mikilvægt að við höldum áfram að styrkja og styðja við samstarf norðurlandanna á vettvangi norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar ég tek undir með þeim sem hér hafa sagt að þetta er kannski það alþjóðlega og fjölþjóðlega samstarf þar sem við höfum ef til vill hvað mest gagn og getum haft hvað mest upp úr um leið og okkar rödd skiptir þar máli og við getum haft heilmikil áhrif því að þó að við séum fámenn þá skiptir okkar framlag og okkar sjónarmið og okkar raddir máli á vettvangi norræns samstarfs og það er hlustað á það sem við höfum þar fram að færa þannig að ég tel að við getum öll sameinast um það og er reyndar sannfærður um það að á alþingi íslendinga eru fáar ef nokkrar raddir í þá veru að við eigum ekki að styrkja og efla það samstarf herra forseti ég vil svo bara að lokum segja það að ég hef eins og aðrir vissar áhyggjur af því að það hefur verið dregið úr framlögum til norræna samstarfsins það má segja að það sé afleiðing af efnahagskreppunni sem hér hefur riðið yfir bæði hjá okkur og annars staðar að ríkin hafa að sjálfsögðu verið að draga úr kostnaði og gæta aukins aðhalds og það hefur að sjálfsögðu komið niður á norræna samstarfinu

það sé sá vettvangur í alþjóðastarfi þar sem við ættum helst þá að auka okkar hlut ef við eigum þess nokkurn kost virðulegur forseti ég vil fyrir mína hönd og okkar í þingflokki vinstri grænna lýsa ánægju með þá formennskuáætlun sem hér hefur verið kynnt og fullvissa hæstvirtan ráðherra að hún á okkar stuðning í því verkefni sem framundan er á næsta ári af hálfu íslands sem formennskuríkis í